Señor Presidente, estaría de acuerdo con que fuera una resolución muy corta, que pudiera ser negociada rápidamente y que lanzara un mensaje claro, con independencia de que, posteriormente, hubiera un debate más amplio y resoluciones más complejas.